spory mezi pastevci a zemědělci, ale my zde dnes máme debatovat tématiku potlačování práv a dokonce i vraždění křesťanů v této zemi. Já bych byl rád, kdyby toto téma opravdu zde jasně zaznělo. Reagujeme tak na incident, který proběhl v prosinci, před několika týdny, kdy několik desítek křesťanů bylo zavražděno poté, co se vraceli z bohoslužby. Toto je téma, které by zde mělo být zdůrazněno. My bychom hlavně dnes měli vyzvat vládu Nigérie, aby udělala vše pro možnosti svých občanů, aby mohli svobodně vyznávat svá náboženství, ať již křesťanské anebo muslimské, a chránit toto právo svobody víry.